Vážená paní předsedkyně, vážená paní poslankyně, dámy a pánové, Evropská rada se v prosinci loňského roku dohodla na plánu evropské hospodářské

Tento plán obsahuje konkrétní opatření na podporu malých a středních podniků, z nichž nejdůležitější jsou opatření zaměřená na zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování a snížení administrativní zátěže podnikání.

Evropská rada rovněž vyzvala k používání zrychlených postupů pro zadávání veřejných zakázek, které právo Evropských společenství umožňuje, a ke snížení administrativní zátěže pro podniky.

2008. Akční plán pro iniciativu Small Business Act by měl pomoci malým a středním podnikům v období hospodářského útlumu prostřednictvím zlepšení přístupu k financování, snížení administrativní zátěže a podpory malých a středních podniků při využívání přínosu

5. března k závěru, že tento akční plán by měl být při dodržení zásady subsidiarity plně a co nejrychleji implementován na úrovni Společenství i jednotlivých členských států. Rada kromě toho znovu připomněla důležitost dalšího zlepšení přístupu k financování mám tady na mysli úvěry, záruky, mezaninové financování atd. a také k rizikovému kapitálu pro nově založené inovační podniky a pro malé a střední podniky, přičemž je třeba zohlednit důsledky současné finanční krize. Je třeba posílit přístup na trh pro malé a střední podniky především větším využitím monitorování trhu a jednotlivých odvětví s cílem identifikovat a řešit překážky na vnitřním trhu. Požadavky na účetnictví a postupy pro zakládání nových podniků by měly být podstatně zjednodušeny a urychleny.

20. března shodla na některých opatřeních, kterými jsou odstraňování existujících překážek a předcházení vzniku nových a dosažení plně funkčního vnitřního trhu, další snižování administrativní zátěže, zlepšení rámcových podmínek pro průmysl v zájmu zachování silné průmyslové základny pro podnikání se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky a na inovace, podpora partnerství mezi oblastmi podnikání, výzkumu, vzdělávání a odborné přípravy a zlepšení kvality investic v oblasti výzkumu,

s vysokým podílem lidské práce, které obvykle poskytují právě především malé podniky. Z dalších legislativních návrhů vycházejících z iniciativy Small Business Act by měla Rada přijmout nařízení o statutu evropské soukromé společnosti, které usnadní malým a středním podnikům přeshraniční podnikatelské aktivity. Dále se bude Rada zabývat revizí směrnice o opožděných platbách, jejímž cílem je zajistit, aby právě malé a střední podniky dostávaly za veškeré obchodní transakce zaplaceno včas.

způsobené unijními právními předpisy do roku 2012. To by dle odhadů mělo přinést úsporu nákladů ve výši zhruba 30 miliard eur, přičemž největší přínos to bude představovat právě pro malé a střední podniky. Rada vyzvala 10. března letošního roku Komisi, aby navrhla nová konkrétní opatření ke snížení zátěže pro každou ze 13 klíčových prioritních oblastí akčního plánu. Konkrétní kroky v této souvislosti představuje přijetí návrhů na zjednodušení třetí a šesté směrnice týkající se fúzí a rozdělení obchodních společností v prvním čtení v Evropském parlamentu, jakož i schválená revize čtvrté a sedmé směrnice.